Ze worden op een arbitraire manier gearresteerd omdat ze artikels schrijven bijvoorbeeld of omdat ze opstappen in een betoging of gewoon omdat ze Krim Tataar zijn. Ze worden vervolgens gefolterd om een bekentenis af te leggen voor zaken die ze nooit hebben gedaan. Wat zit er achter die Russische werkwijze? Wel, onze burgers moeten weten dat de reden heel doorzichtig is. Het Kremlin wil zijn burgers doen geloven dat ze in groot gevaar zijn en dat een sterk gezag hen moet beschermen. Het versterkt de riedel en de leugen van de Russische staatsmedia dat Oekraïne de staatsvijand nummer 1 is. De agressor wordt dan plots slachtoffer. De Krim werd drie jaar geleden illegaal geannexeerd en ondanks alle internationale veroordelingen blijft Rusland de Krim bezetten. Onze les moet zijn wie respect wil afdwingen voor het internationaal recht moet ook vasthouden aan de sancties tegen hen die dat recht met de voeten treden. Wie het echt meent met de mensenrechten moet de sancties verscherpen tegen hen die deze rechten flagrant blijven schenden.